Z uznaniem wysłuchałem wystąpienia pana komisarza, który domagał się czy postulował bardziej oszczędne i zwięzłe sprawozdanie.

Europa powinna przychodzić zawsze z pomocą wtedy, kiedy dochodzi do niszczenia całych grup społecznych w wojnach religijnych i wojnach etnicznych, musi upominać się o wolność religijną, która jest łamana w wielu punktach świata.

Jednocześnie powinniśmy unikać stronniczości, a w żadnym razie nie mogę zgodzić się z panem posłem Solé, który atakuje administrację Trumpa, promuje prawa reprodukcyjne, które w istocie stanowią naruszenie prawa osoby ludzkiej do życia.